Vous l'avez dit, elles ne sont pas encore très nombreuses mais elles sont de plus en plus nombreuses, parce que nous sommes dans une société de plus en plus complexe. On nous demande, en fait, de statuer en urgence dans du binaire oui ou non. Ce n'est plus acceptable, ce n'est plus possible. Monsieur Šefčovič, je venais vous entendre d'abord et avant tout pour savoir si la Commission allait continuer à faire de cette question une priorité, car c'en est une pour la démocratie et pour les citoyens.

En tout cas, je suis heureux de vous avoir entendu dire que c'était une question qui restait à l'agenda de la Commission pour l'année qui vient. J'espère que le Parlement pourra vous aider à avancer.